Ik wil toch nog één keer heel kort mededelen dat diegenen die graag porno kijken en dat zijn er nogal wat, getuige de honderden e mails die ik in mijn mailbox heb gekregen echt gerust kunnen zijn.

Eén van mijn collega's wees er heel duidelijk op dat we vaak stereotypering niet eens herkennen omdat de stereotypen zo ingebakken zijn.

Dan was er een andere collega, mevrouw Cornelissen, die van mening was dat debatteren en afspraken maken over genderstereotypering niet iets is voor de EU. Ik denk dat als wij spreken over vrouwenrechten en genderstereotypering, vrouwen overal solidair met elkaar moeten zijn en dat we op alle niveaus over de gevolgen van stereotypering moeten nadenken, zowel regionaal, als nationaal, als op Europees en op internationaal niveau. Alleen dan kunnen we de strijd tegen genderstereotypering winnen. En het begint hier in het Europees Parlement door morgen solidair te zijn en te laten zien dat wij tegen genderstereotypering zijn.